Concordo che la difficoltà di accesso al credito, al mercato del lavoro, ai processi decisionali continua a penalizzare più le donne che gli uomini, a peggiorare la situazione la crisi economica e finanziaria che ha portato a un aumento del tasso di disoccupazione femminile e incrementato le discriminazioni retributive. Non dobbiamo dimenticare il ruolo centrale che la donna ha nella famiglia e nella società. Nel ripensare alle politiche di crescita, sia a livello nazionale che europeo, la parità di genere, l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro ed i bilanci di genere dovranno essere prioritari.